Wichtig ist auch, dass die EU in diesem Fall zwar nur ergänzend tätig werden kann, aber sie ist aufgefordert, in diesem hochsensiblen Bereich mehr zu tun, um bei den Bürgern das Bewusstsein über die Bedeutung von Spenden zu heben und zu fördern.